Herr Präsident!

Das ist ein sehr hohes Ziel, das Sie sich hier öffentlich gesetzt haben! Ich hoffe sehr, dass Sie es erreichen. Warum hoffe ich das? Zum einen für die Menschen in der Region, zum anderen aber auch weil ich mir wieder um die Gemeinsame Außen und Sicherheitspolitik Sorgen mache. Die Ankündigung von Präsident Sarkozy, sich so zu verhalten, die Ankündigung der Bundesregierung, sich anders zu verhalten, wenn es denn zu einer Situation kommt, in der die Palästinenser ihre Anliegen in die Generalversammlung tragen, gibt mir schon wieder Anlass zur Sorge über die Einigkeit unserer Mitgliedstaaten in einer zentralen außenpolitischen Frage, für die Sie dann die Kritik abkriegen werden. Ich wünsche Ihnen also alles Gute bei diesen Quartett Verhandlungen! Der zweite Punkt Sie haben gesagt, Demokratie sei wichtig, die Menschen wollten Demokratie in der Region. Das ist sicher richtig. Ich glaube aber, wir sollten nicht aus den Augen verlieren und das wirklich auch ins Zentrum unserer Aufmerksamkeit stellen Das, was die Menschen wirklich wollen, ist Würde! Ein Leben in Würde! Rechtsstaatlichkeit, keine willkürliche Wegnahme von Eigentum! Habeas Corpus, keine ständige Bedrohung durch die Geheimpolizei! Jobs, heraus aus der Perspektivlosigkeit, so dass wir mit einem Freihandelsangebot wirklich etwas anfangen können! Dann Demokratie, natürlich, echte Teilhabe an der politischen Gestaltung.